17 Stunden haben die zähen Verhandlungen im Vermittlungsverfahren gedauert, von denen das Europäische Parlament gute zwei Stunden mit dem Rat gesprochen hat. Vielleicht wäre es das nächste Mal sinnvoll, dass der Rat seine Verhandlungen nicht während des Vermittlungsverfahrens führt, sondern vorher zu einer gemeinsamen Position gekommen ist.

Wir sollten uns nur nichts vormachen Wir schieben hier eine durchaus gefährliche Lawine vor uns her.

Ein weiteres Problem, das sich gezeigt hat, ist die Tatsache, dass die Europäische Union durchaus mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung braucht.

Wenn wir nicht umschichten zugunsten von Forschung und Entwicklung und der Strategie 2020, werden wir diese Prioritäten nicht erfüllen können. Gleichzeitig haben wir aber auch gezeigt, dass in Zeiten, in denen die Bürger den Gürtel enger schnallen müssen, das Europäische Parlament dies auch tun kann. Insbesondere danke ich da dem Kollegen Fernandes, der das hervorragend in die Wege geleitet hat. Wir sind zu einem guten Ergebnis gekommen. Zustimmen werden wir können. Ob es aber langfristig der richtige Ansatz ist, darüber werden wir noch zu diskutieren haben.